Jak już wielu przedmówców wspominało, wydawało się, że wybory przed czterema laty doprowadzą do stabilizacji, poprawy i stworzenia rządów prawa. Ale jak widzimy, dzisiejsze standardy demokratyczne nie są przestrzegane w tym kraju. Wszyscy już mówiliśmy o prześladowaniu dziennikarzy, obrońców praw człowieka, środowiska, o nieskutecznych akcjach funkcjonariuszy państwowych, o bezpodstawnych zatrzymaniach, a jednocześnie aktach samosądu. Sądzę, że w tym przypadku, jeżeli chodzi o Madagaskar, bardzo ważne jest powstrzymanie przede wszystkim nadmiernej i nielegalnej eksploatacji dóbr naturalnych. Są to dobra nie tylko Madagaskaru, ale i światowe, a ich nadmierna eksploatacja doprowadza do degradacji ekologicznej i przede wszystkim odbiera szansę przyszłym pokoleniom ludności, obywateli w tym kraju na rozwój społeczno ekonomiczny, a jednocześnie, jak widzimy, prowadzi to do zdecydowanej korupcji na wszelkich szczeblach aktualnej władzy. Na pewno istotne jest przestrzeganie praw człowieka, a także to, aby nie nastąpiły zmiany konstytucyjne w tym kraju. Sądzę, że szansą na to będą wybory prezydenckie w przyszłym roku i one mogą pozwolić przy pełnej współpracy i kontroli, aby ten kraj dalej pozostawał na poziomie kraju demokratycznego i mam nadzieję, że to się wszystko uda nam wspólnie zrobić.